ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um skattlagningu kaupskipaútgerðar frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd en það er að finna á þingskjali tólf hundruð fimmtíu og níu ég ætla ekki að lesa um gesti sem komu á fund nefndarinnar né innihald frumvarpsins það er allt að finna á þessu þingskjali en geta þess að nefndin leggur til breytingu á skattstiga til einföldunar þannig að skattstofninn verði þrjátíu krónur á hver hundrað nettótonn að tuttugu og fimm þúsund nettótonnum af þeirri fjárhæð verði svo greiddur átján prósent skattur breytingin veldur mest þrettán hundruð sextíu krónum lægri skatttekjum miðað við frumvarpið háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal jóhanna sigurðardóttir með fyrirvara dagný jónsdóttir lúðvík bergvinsson með fyrirvara birgir ármannsson ágúst ólafur ágústsson með fyrirvara ásta möller og sæunn stefánsdóttir